A pénzügyi és gazdasági válság tovább mélyítette a vállalkozók, köztük sok lehetséges női vállalkozó problémáit.

Annak ellenére, hogy a női vállalkozók és a női kis és középvállalatok jelentős forrást képeznek a nők foglalkoztatási arányának emeléséhez, ez a potenciál nincs kihasználva teljes mértékben az Európai Unióban. Fontos, hogy arra ösztönözzük a nőket, hogy kezdjenek el vállalkozni, és olyan támogatási lehetőségeket kell kínálni számukra, amelyek lehetővé teszik az uniós finanszírozás hatékonyabb felhasználását. A tagállamoknak továbbá olyan politikát kell végrehajtaniuk, amely elősegíti a nők számára a munka és a magánélet közötti megfelelő egyensúly kialakítását.